In der Politik hat man selten Gelegenheit, Vorschläge und Maßnahmen als Win win Lösung zu präsentieren.

Durch Umsetzung wirtschaftlicher Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Häusern kann ein bedeutender Beitrag zur Erreichung unserer 2020 Ziele zur Treibhausgasreduzierung und zur Energieeinsparung geleistet werden. Wir stärken dadurch zugleich unsere Energieversorgungssicherheit und schaffen Wachstum und Arbeitsplätze in der Baubranche.

Damit soll die Realisierung von Niedrigstenergiehäusern und von Sanierungen auf breiter Front vom Markt angeregt werden. Drittens müssen alle Neubauten ab 2020 dem äußerst strengen Niedrigstenergiehaus Standard entsprechen. Außerdem sollen die Mitgliedstaaten nationale Aktionspläne erstellen, um auch den Gebäudebestand verstärkt auf das Niedrigstenergiehaus Niveau zu heben. Aus all diesen Gründen stellt die neue Richtlinie einen Erfolg der europäischen Energiepolitik dar.

Sie haben bereits betont, dass die Neufassung ihr Energieeinsparpotenzial nur dann voll entfalten kann, wenn sie effektiv und rasch umgesetzt wird und es auch unterstützende Instrumente gibt.

Ich danke Ihnen allen für die Mitarbeit!